Pre spravodlivé efektívne riešenie cezhraničných sporov v štruktúre rozdielnych právnych systémov zastrešených spoločným právom Únie je potrebné vytvoriť podmienky pre našich sudcov, aby si mohli rozšíriť svoje odborné spôsobilosti tak, aby sa vedeli efektívnejšie vysporiadať s rozhodovaním zložitých sporov, pri ktorých sa